Europa? Cum lasă copiii și drepturile copilului să nu fie respectate, pentru că iată, au împlinit 12 ani, și Maria, și Mihai, și nu au dreptul să se prezinte în instanță pentru a și spune punctul de